Ez jelentős anyagi megtakarítást is ad, és lehetővé teszi majd az esetleges, például nyugat balkáni bővítést követően az új tagországok képviselőinek a megfelelő mandátumhoz jutását. Amit viszont pozitívnak tartok ebben a végső jelentésformában, hogy a módosító indítványok megszűntették azt a lehetőséget, hogy a felszabaduló mandátumokat egy közös, összeurópai listán használjuk föl. Vegyük tudomásul, hogy nem alakult ki az Európai Egyesült Államok, reméljük, hogy nem is fog, és egy ilyen, a szavazóktól nagyon távol levő megoldás, ez a transznacionális lista, ez teljesen elfogadhatatlan lett volna.